Son los Estados que tienen capacidad nuclear los que no quieren que otros Estados se hagan con esa tecnología por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento, señora Ashton, de que la Unión Europea impulse un tratado internacional para prohibir y destruir ecológicamente todo el arsenal nuclear mundial. Yo creo que esa sería la mejor propuesta política creíble, a nivel internacional, para acabar efectivamente con esta hipocresía, por la cual los Estados armados nuclearmente no quieren que otros Estados puedan tener esa capacidad.

algunos, sí, como es el caso del Estado de Israel, que no ha recibido nunca ninguna sanción, y todos sabemos que tiene armamento nuclear.